Hvala podpredsednica. No, mi smo ravno obratnega mnenja, zaradi tega smo tudi ta zakon predlagali. Gospa državna sekretarka, če se ne motim, ste vi kandidirala za poslanko v volilnem Okraju Novo mesto dva. Je tako? Se pravi, tam je veliko teh majhnih vinogradnikov, v Šentjerneju, Žužemberku, Mirni Peči, Dolenjskih toplicah, Škocjanu, in pa še mislim, da dve, tri občine so v tem okraju tudi del Novega mesta, in škoda, no, verjetno bi tudi glede na to, da niste bila izvoljena, niste kaj dosti hodila po terenu, kjer bi vam ti vinogradniki, ki pa nam pojamrajo glede tega zakona, marsikaj povedali, in če bi prisluhnili in to tudi upoštevali in zagovarjali, mogoče bi danes sedeli tamle zraven gospoda Nemca pa gospoda Prednika. Ampak ta zakon nikomur ne jemlje od teh, ki danes, ki ste jih naštela, to se pravi, veliki, ki zagovarjajo velike vinogradnike, in mimogrede tudi mi jih zagovarjamo, ker vemo, da Slovenija je odvisna predvsem od teh, kajti to so uveljavljeni vinogradniki, ki svoje vino izvažajo tudi v svet in s tem delajo promocijo Sloveniji, in verjemite mi, če bi obstajal vsaj kanček dvoma, da mi s tem predlogom zakona kakorkoli ogrozimo vrhunske slovenske vinarske znamke, potem mi tega zakona ne bi vložili. In še enkrat bom ponovil zgodbo, ki sem jo včeraj povedal. Imamo dva kolega. En ima gostilno, drug ima vinograd, recimo z dva tisoč trtami. Ne. In on se zmenita, ta gostinec mu reče, da bi, kaj jaz vem, sto litrov določene vrste vina na mesec, če mu ga lahko proda. In kaj mora ta narediti? Celoten postopek, recimo da ga flašira, celoten postopek, ki je potreben, filtracija, dodajanje čistil, ne, lahko vprašate marsikaterega, ocenjevalca vina, ki vam bo povedal, da ko začnete ta postopek, kvaliteta vina ni enaka tisti, kot ko je vino recimo v inoksovih cisternah, ne, mora celoten ta postopek speljati, s flaširanjem, z označevanjem, etiketo in tako naprej. Zdaj pa poglejmo, ravno na teh območjih, gospa gospa državna sekretarka, kjer ste vi kandidirala, kjer so nakloni tudi do trideset procentov, je nekako izračunano, da celoten vložek, celoten vložek v liter vina stane med dva evra sedemdeset do tri evre. Pa dodajva zraven še nekaj deset centov ali pa reciva tja do evra, ki stane v procesu flaširanja, na koncu pa liter pride, koliko, dva evra, ne, če otd nekoga kupiš, recimo dva evra dvajset, da ti kupiš vino, da ti sflašira, da vse ustrezno označi, in tako naprej. Kje je tukaj profit? Ne. Drugo drugo je, če ti sflaširaš s petdeset tisoč litrov vina ali več, kot pa če ga sflaširaš tisoč litrov ali tisoč dvesto, če se nekdo s tem gostincem zmeni, da bi mu prodal vsak mesec sto litrov vina, ne, ker pač na rinfuzo ni več dovoljeno. Pa ne bi ta gostinec od njega kupil vina s cikom bekserjem ali s kakšno drugo napako, ne, ko govorite, da se bo prodajalo vino slabše kakovosti. Imajo pa gostinci prosto presojo. Saj lahko kupi pri, pri Simčiču ali pa pri Kabaj Morelu, ampak vprašanje je, kdo bo v neki vaški gostilni pil to vrhunsko vino. Kdo si bo privoščil? V Ljubljani, v hotelih, v restavracijah to ni problem, ne, in zaradi tega smo tudi mi zapisali, da lahko gostilna kupi od vinogradnika, ki je v isti, v istem vinorodnem okolišu oziroma deželi. Ne, saj ne bi takšnega vina Dolenjec zdaj prodajal na Gorenjsko ali pa iz, iz Prekmurja, ne, na Dolenjsko in obratno, ne bi, ne. Tisti pa, ki imajo že sedaj postavljene standarde v skladu z zakonom, ki trenutno velja, teh standardov ne bi znižalo niti jih ni potrebno niti jih zakon ne zahteva, predvsem bi bilo to pa to nesmiselno. Ne, tako da govoriti, da bi se kvaliteta vina zaradi te spremembe poslabšala, ne drži. Ne, v Sloveniji je malo slabega vina, seveda pa nekdo, ki bi rad sistem izigraval, ga pa lahko izigrava že danes. Kot sem včeraj rekel, ne, kupi od nekoga sto steklenic vina, potem pa lahko pri njemu še vedno kupuje na rinfuzo, stalno točijo v teh sto steklenic, ker papirje ima, vemo pa, da ti, kako se jim reče, ti kronski zamaški, ti navojni, pa lahko zmeraj znova steklenico zapečatiš, in to se dela, ne, tudi, zaradi takšnih zakonov, kot je bil ta. In še enkrat, ni namen, ni namen, da bi se komurkoli od vinogradnikov škodilo, namen je samo to, da po naslednjih štirih letih, če boste štiri leta zdržali, ne boste tukaj rekla, da je še toliko tisoč vinogradnikov manj, samo to je namen, vemo pa, kako se nekje krajina zarašča. In potem pridete ven še s predlogom, da bi pa še zvišali omejitev, koliko arov vinograda mora nekdo imeti, da lahko postavi zidanico. Ne, če sem prav slišal, vi ste jo imela, ne, ste jo prodala nekje blizu Rigla. Glejte. Nekdo bi jo rad imel, nekdo bi jo rad kupil, nekdo jo prodal, pa saj to se stalno dogaja. Ne. Potem pa še omejite tamle dol v slovenski, zmenite se še s hrvaškimi kolegi, naj še v hrvaški Istri omejijo, kakšno parcelo mora nekdo kupiti, da lahko vikendico dol postavi. Glejte, ne gre na ta način, pustite ljudem svobodno voljo. Vi jim morate vsako stvar prepisati, predpisati. In zanima me tudi ali drži, da pripravljate spremembo, kjer boste tem malim vinogradnikom omejili, koliko škropila na leto lahko kupijo, ne, ker to je pa še dodaten udarec. Ker kaj vi zdaj delate? To, kar ste vi sama predlagala, da boste dejala, da boste predlagali občinam, da se omeji, da se še zviša omejitev, koliko arov moraš imeti, da lahko postaviš zidanico. To pomeni kaj? Da novih ne bo. Ne, nekdo, ki bi rad kupil pa imel tam kaj jaz vem sto, dvesto trt, toliko, da nekaj ima zase, ne, ne hodijo vsi na morje, gre kdo tudi na Dolenjsko v zidanico ali pa kam drugam. Ne. U, z drugim korakom, če pa to drži, ne, s prvim boste preprečili, da bi nastajale nove zidanice in je res ... Poglejte, kaj je lepše kot posejani grički dolenjski dol, ko imaš ti vinograde, trte, ko imaš ti lepo zidanico pri zidanici, to bogati kulturno krajino, ne da jo uničuje. Vprašajte turiste, ki pridejo mimo, vprašajte ljudi, ki se vozijo po dolenjski avtocesti tujce, kako občuduje tiste dolenjske zidanice. Ne. To je nekje v vaših glavah zraslo, da to kazi krajino, ni res. Ne. Bi radi to preprečili, v drugem koraku pa bi radi, da propade še več malih vinogradnikov, če drži to, da boste spreminjali pravilnike oziroma še to določali, koliko škropila lahko mali vinogradnik na leto kupi. Ne, vemo pa, kako je s temi vinogradi, potem pride noter ameriški škržat, ministrstvo vsako leto pripravi akcijo opozarjanja, tečaji in tako naprej. Glejte, poskrbite za to, da se vinogradi ne bodo zaraščali, da ne bodo propadali pa tudi ne bo potrebno toliko teh predavanj in vsega glede ameriškega škržata.